einnig metnaðarfullum markmiðum ríkisstjórnarinnar um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda en minnkun á losun frá samgöngum er mjög veigamikill þáttur í þeim samdrætti þar liggja tækifæri okkar íslendinga orkuþörf í samgöngum er nú mætt með innfluttu jarðefnaeldsneyti sóknarfærin liggja því í að skipta innfluttum kolefnaorkugjöfum út fyrir endurnýjanlega visthæfa orku ásamt því að draga úr heildarorkunotkun þau markmið sem fram koma í þessari þingsályktunartillögu eru að auki í samræmi við þær áherslur sem fram koma í drögum að heildstæðri orkustefnu sem kynnt var nú fyrir helgi og er nú í opnu kynningar og umsagnaferli og síðan aftur líka þær áherslur sem lagðar eru í sóknaráætlun tvö þúsund tuttugu í drögum að heildstæðri orkustefnu er lögð áhersla á ýmsar leiðir til að draga úr innfluttu kolefnaeldsneyti og tengist hún ekki aðeins umhverfismálum heldur einnig orkuöryggi í sóknaráætluninni ísland tvö þúsund tuttugu eru okkur sett mælanleg markmið hvað varðar aukna notkun vistvæns eldsneytis í samgöngum og sjávarútvegi þingsályktunin sem ég mæli hér fyrir er afrakstur starfshóps sem ég skipaði í maí á

mikilvægt líka að segja frá því að nefndin eða stýrihópurinn um orkuskipta áætlun hefur starfað líka í miklu samráði við aðila sem eru að koma að þessum málum frá ýmsum sviðum og hafa verið haldnir tveir opnir fundir dregnar saman hér inn í þessa þingsályktunartillögu í tillögunni er lagt til að alþingi feli iðnaðarráðherra að vinna að því að minnka hlut jarðefnaeldsneytis í samgöngum með notkun endurnýjanlegra orkugjafa og líka með orkusparnaði lokatakmark þeirrar vinnu er að hér á landi fari fram orkuskipti þar sem jarðefnaeldsneyti verði leyst af hólmi með innlendum

samgöngum fram til ársins tvö þúsund tuttugu og er að ári stefnt að sú stefnumótun liggi fyrir í maí næstkomandi sérstök áhersla verði lögð á að vinna markvisst að nýjum tilteknum stefnumiðum þau eru í fyrsta lagi ísland verði í forustu við notkun á endurnýjanlegri orku í samgöngum enda virðulegi forseti þekkt að hér á íslandi er gríðarlega ákjósanlegt land fyrir aðila til þess að prófa nýja tækni og annað slíkt vegna þess að hér er lítið samfélag en samt jafnframt erum við jafnflókið samfélag og milljónaþjóðir sem eru nágrannar okkar í öðru lagi verði skapaðir hagrænir hvatar fyrir ökutæki sem nota endurnýjanlega orkugjafa í þriðja lagi að skattkerfinu verði beitt til að liðka fyrir orkuskiptum og orkusparnaði í fjórða lagi að markvisst verði hvatt til orkusparnaðar meðal annars með upplýsingamiðlun í fimmta lagi að komið verði á samstarfi og samráði allra helstu hagsmunaaðila í sjötta lagi að menntun rannsóknir og þróun á siði endurnýjanlega orkugjafa verði efld í sjöunda lagi að ísland verði vettvangur fyrir alþjóðlegt þróunarsamstarf í áttunda lagi að fé til rannsókna og þróunaverkefna sem tengjast orkuskiptum verði aukið síðan virðulegi forseti í níunda lagi að ísland uppfylli alþjóðasamþykktir um losun gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum með stefnumörkun og markmiðum af hálfu hins opinbera tillagan er

stuðnings alþingis við þá stefnumótun sem fram kemur í tillögunni slíkur stuðningur er mikilvæg forsenda þess að hægt verði að innleiða hagræna hvata og ívilnanir sem hraða hagnýtingu nýrrar tækni og endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum orkuskipti í samgöngum verða að byggjast á því að þróa og taka í notkun lausnir sem henta mismunandi þörfum mikilvægt er að styðja við og efla nýsköpun tengda orkuskiptum og ekki síst sköpun nýrra starfa við

að leggja áherslu á það að það verði hugað að uppbyggingu innviða þannig að heimilin í landinu eigi greiðan aðgang að þessum orkugjöfum í öðru lagi að það verði horft til hagrænna hvata það er hvernig við getum notað skattkerfið til þess að hvetja til þessara skipta á orkugjöfum það verður líka horft til nýsköpunar sem aftur síðan skapar störf og starfafjölgunar og þannig þurfum við líka að horfa til stoðkerfis atvinnulífsins hvernig við getum nýtt það til þess að styðja við þessa þróun og virðulegi forseti eins og gert hefur verið hér í þessari þingsályktunartillögu skiptir mjög miklu máli að samræma aðgerðir ríkisins hafa eina heildarstefnu þess vegna koma fjögur ráðuneyti að gerð þessarar þingsályktunartillögu þannig að þeir sem eru að starfa á þessu sviði hafi eina gátt inn í áætlunina en það sé ekki verið að vinna að þessu á mörgum stöðum þess vegna virðulegi forseti hlakka ég til að fylgjast með umræðunni hér um þessi mál í þinginu vegna þess að hér tel ég vera gríðarlega áhugavert mál á ferðinni ég held að þetta sé líka tímabært afar tímabært vegna þess að það eru margir sem bíða margir frumkvöðlar fyrirtæki sem bíða eftir því að fá að svona heildstæð stefna um það hvernig eigi að styðja við þessa þróun líti dagsins ljós að máli